Señor Leinen, quiero decirle que en el Parlamento nacional de España, del que yo fui miembro 22 años, estaba prohibido por el Reglamento leer a los parlamentarios, y no es el único Parlamento donde ese es el caso.